Na sliki vidim starejšega moškega nasmejanega obraza s temnimi, košatimi obrvmi in belimi lasmi. Ima tudi umetne zobe in temnejše krajše brčice in belo krajšo bradico. Na sliki vidim obraz privlačnega dekleta, ki ima oranžno šminko in umetne trepalnice, modre oči in lepo oblikovane obrvi. In temne, kodraste lase. Na sliki vidim, lep obraz mlade ženske z močnim očesnim mejkapom in diamantnimi uhani. Lase ima spete, in ima materino znamenje na levi strani nad ustnicami. Na sliki vidim obraz, ženske s kratkimi lasmi. Je dobre volje, ima izredno belo beločnico in mršave obrvi ter kožni mejkap. Na sliki vidim mlado žensko z dolgimi lasmi rdečkasto blond barve. Ima zelo svetle oči, ki so široko razprte, in gleda v neko svetlobo, ker ima zelo ozke in majhne zenice. ima tudi lepe, ravne bele zobe, rahel nasmešek, in lep glas. Na sliki vidim, mladega fantka, tam okoli dvanajst let starosti, bi rekla. Ima krajšo frizuro s frufrujem do oči. je nasmejan, in ima še kar velika ušesa. Na sliki je ženska, starejša. Mislim, da ima okrog šestdeset let. Ima trendi očala, lepo rdečo šminko in lep nasmeh, malo gubic pri očeh in ob ustih in krajše lase za ušesi. Na sliki vidim mlajšega moškega s temnimi, urejenimi, razmršenimi lasmi, z močnimi obrvmi in z zelenimi očmi, ki gledajo v nekaj zelo svetlega, ker ima zelo ozke zenice. Na sliki vidim privlačno žensko z močnim mejkapom in velikimi zlatimi okroglimi uhani, dolgimi lasmi, črne barve, nekaj pegic po obrazu, ima nasmeh, vendar z zaprtimi usti. Na sliki vidim moškega srednjih let z očali z močnimi črnimi okvirji. Moški je zelo nasmejan, tako da se vidijo skoraj vsi zobje v zgornji čeljusti. Ima tudi polno črnih las, ki niso najkrajši.